der GUE Fraktion gemäß Artikel 90 Absatz 6 Geschäftsordnung zum PNR Abkommen mit den USA wird direkt in die Abstimmungsstunde vor der Abstimmung über den Bericht von Frau in't Veld aufgenommen. Zum Bericht von Herrn Kaczmarek über die Verwaltung der Außenhilfe durch die Delegationen der Kommission wird eine Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen durch den Berichterstatter oder 76 Mitglieder und von alternativen Entschließungsanträgen festgelegt, und zwar auf Mittwoch,